Monsieur le Président, par trois fois, le 10 juin dernier, une frégate française a été illuminée par des navires turcs, acte d'agression militaire délibéré qui appelle normalement une riposte par le feu. La France a suspendu sa participation aux missions de l'OTAN en Méditerranée, mais aucune réaction de la Commission, du Conseil, ni du Parlement, institutions littéralement à genoux devant Erdogan. Forages illégaux dans les eaux territoriales des pays membres, chantages et extorsions avec les migrants, utilisés comme moyen de pression sur l'Union européenne, complaisance objective avec le djihadisme en Syrie et en Libye, massacre des Kurdes, nos alliés dans la lutte contre Daech rien n'y fait, la soumission de l'Union européenne à la Turquie est totale. Votre majorité continue de négocier un processus d'adhésion avec l'impérialiste ottoman, votre majorité verse des milliards à l'autocrate Erdogan pour qu'il garde chez lui les migrants. Cette soumission, affichée d'ailleurs dans votre discours, Monsieur le Commissaire, laisse bien seules Chypre, la Grèce et aujourd'hui la France, pour se défendre.

J'ai vu les ponts minés pour qu'ils puissent être détruits en cas d'attaque turque. Il est grand temps que l'Union et le Parlement mettent fin aux négociations d'adhésion avec Erdogan, ennemi affiché de nos nations européennes.